Pozměňovací návrh, který jsem spolupodepsal a který bohužel neprošel, jasně bojoval proti dvojí kvalitě potravin a výrobků a zařazoval tyto praktiky mezi nekalé obchodní praktiky.

Písemný kompromis tedy beru jako jakousi polocestu, posun k tomu, abychom v České republice a v nových státech Evropské unie do budoucna měli pod stejnými názvy stejně kvalitní potraviny jako v západní Evropě, ale férově říkám, že ta kompromisní dohoda, podle mého názoru, není dostatečná. Doufám tedy, že do budoucna se nový Evropský parlament, Evropská komise tímto tématem bude zabývat a pokud se opravdu potvrdí můj názor, že ta kompromisní varianta není dostatečná, se do budoucna přijme to, co jsme původně zde navrhovali jako poslanci.